Paní předsedající, já velmi vítám tuto zprávu, protože téma pitné vody souvisí s klíčovými ekologickými tématy, které nemohou řešit jednotlivé členské státy, ale je třeba je řešit koncepčně na celém kontinentu. Ta filozofická myšlenka této zprávy, když zvýšíme důvěryhodnost pitné vody, přimějeme, podpoříme, aby spotřebitel více využíval pitné vody z kohoutku, nikoliv pitné vody v balených plastových lahvích, tak ta myšlenka je podle mě velmi správná a může vést k tomu, že budeme tímto nepřímo regulovat množství plastového odpadu, který po vypití vody z plastu zkrátka objektivně zůstává. Takže zvýšení informovanosti o tom, jakou kvalitu má voda v kohoutcích, zvýšení tvrdosti podmínek pro to, aby pitná voda v kohoutcích opravdu byla kvalitní, to jsou myslím významná pozitivní proekologická opatření, která je nutno podpořit a která mohou vést v konečném důsledku k tomu, že budeme mít méně plastového odpadu u vody, kterou jinak